Wij steunen dit voorstel om Oekraïne macrofinanciële bijstand toe te kennen. Volgende elementen zijn voor ons alvast belangrijk. Dit programma is een reactie op een crisissituatie, veroorzaakt door structurele problemen en verergerd door de Russische agressie. De regering van Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid om die lang bestaande structurele problemen, zoals corruptie, selectieve justitie, enzovoort aan te pakken.

De Verchovno Rada maakte deze week nog werk van grotere transparantie van het overheidsapparaat. En vandaag werden twee leidinggevende ambtenaren gearresteerd op verdenking van corruptie. De aanpak van het schandaal rond UkrTransNafta toont aan dat oligarchen eindelijk het signaal krijgen dat ze moeten kiezen hun zaken of de politiek. En dat als zij kiezen voor de zaken, zij niet langer direct deel kunnen uitmaken van de macht. Wij moeten onze Oekraïense vrienden aanmoedigen op die weg verder te gaan. Zo kan en zal onze financiële bijdrage echt een hefboom zijn voor meer democratie, welvaart, rechtszekerheid en perspectief voor de bevolking.